Doamna președintă, guvernul Dăncilă se pregătește să preia președinția Consiliului Uniunii Europene. E un guvern profund antieuropean. Cea care îl conduce a refuzat să lucreze cu Comisia. De curând a anunțat că va ataca raportul MCV la Curtea Europeană de Justiție. Prim ministrul român a ignorat și rezoluția pe care am adoptat o de curând în acest hemiciclu, zicând că e un gest electoral al PPE și SD, grupul din care și ea a făcut parte timp de zece ani.

Niciunul nu a zis vreodată ceva de bine despre Uniunea Europeană. Calitatea deplorabilă a miniștrilor actuali și deriva antidemocratică a regimului socialist liberal slăbesc Uniunea. Guvernul controlat de facto de Dragnea nu e capabil, nici intelectual, nici politic, să asume președinția Consiliului. Solicit schimbarea urgentă a executivului de la București și alcătuirea unui cabinet tehnic din experți în chestiuni europene și condus de unul dintre cei trei comisari pe care i a trimis România în ultimii doisprezece ani în colegiile Barroso și Juncker.